Všeč mi je bil film Spiderman, zato ker imam rad filme, ki imajo znanstvenofantastične like not, ki odkrivajo svoje novo odkrite moči in jih probajo izpopolniti. Film je akcijska komedija, vsebuje tudi malo drame, malo romantike, vsega po malo. In to je to. Lik, ki je čisto popolna zguba, se en dan odloči za šolski projekt, da bo obiskal podjetje, ki preiskuje pajke. Ko obišče to podjetje, ga en pajek piči in takrat si, ta lik še ni nič o tem mislil, potem pa ko je prišel domov, je zaspal, in se po parih urah zbudil s supermočmi. Bil je zelo močen, bil je, imel je reflekse, izboljšane, videl je brez očal, pajčevino je streljal iz zapestja, in potem je ugotovil, da v bistvu na tem svetu je tudi kakšen hudoben lik, z njim se tudi pač, tepeta, bojujeta, ta superjunak probava pomagati ljudem, medtem ko hudobni hoče uničiti pol sveta. In to je to. Dve leti nazaj smo obiskali kraj na Hrvaškem, Tisno, izbrali smo ga zato, ker je v tistem obdobju zelo popularen za veliko festivalov, popularna je v bistvu house muzika, folk pride iz celega sveta poslušat, didžeje, ki so svetovno znani, posledica tega je tudi veliko turizma, kot, Angležev, skoraj nič Hrvatov, kdo bi si mislil, , Všeč mi je tudi pri temu kraju, da smo bili v bistvu na na celini, če si šel pa čez most dvesto metrov stran, si pa prišel na otok. Glavne znamenitosti tega kraja so, da se nahaja na, del na na otoku, del pa na celini, povezan je pa z mostom, ki je dolgo petnajst metrov, . obstaja ribiško naselje, ki je največje in najstarejše na otoku, obstaja tudi jezero, ki se nahaja na jugozahodnem delu otoka, njegovo ime pa izhaja iz več malih jezer, ki nastajajo ob močnih deževjih. Dogovorjeni smo bili, da štartamo ob sedmih zjutraj, zmenjeni smo bili pri kolegu in itak pol ljudi se tega ne zna držati in so zamudili dve uri. Že to mi je šlo na živce, ne. potem smo štartali s tremi avti, peljali smo se približno štiri ali pet ur do tja dol, vmes smo se parkrat ustavili za kakšne, wc pavze, kakšne čik pavze. včasih smo divjali po cesti, pol smo šli zelo počasi tudi, v glavnem, bilo je kar pestro. Všeč mi je poklic informatik, in sicer ker veliko ljudi ne zna upravljati z računalnikom in da jim jaz pomagam na ta način, me zelo veseli in se mi zdi tega tudi zelo veliko primanjkuje na splošno, ker vsaka firma zdaj rabi informatika, drugače propade. Dan se začne s tem, da pregledamo v sistemu, kdo ima težavo in kje ima težavo, in potem prevzameš ta incident, ponavadi je to recimo priprava novega računalnika za stranko, to pa izgleda tako, da ti njih pokličeš, jih vprašaš, katere programe želijo imeti naložene na računalniku, , se dogovoriš za datum, kdaj on lahko tebi prinese ta stari računalnik, da se zmenita za prenos podatkov, za prenos kakšnih certifikatov in kakšnih takih podobnih zadev. in na koncu si zabeležiš, serijsko številko računalnika, da jo lahko javiš, osebi, ki je za to zadolžena, da ona lepo v bazi označi, od koga je katera oprema, da se oprema ne izgubi. Jed, ki jo sam pripravim in mi je všeč, so palačinke, zato ker so relativno hitre in lahke za narediti, so sladke, to je v bistvu tudi sladica, jemo jih lahko pa tudi z limonami, s cukrom, z nutello, z marmelado, ni da ni, v glavnem, izbire imaš še pa še. Palačinke so jed, sestavljene iz mleka, moke, jajc, sladkorja, mogoče malo soli in pa malo olja. Pripravimo jo pa tako, da v posodi stremo jajca, čisto odvisno, za koliko ljudi spet, dodamo moko, mleko, sol in olje ter sladkor, vse to, premešamo, dokler ni več grudic, potem pa v manjšo ponev zlijemo neko količino te mase in jo pečemo na neki temperaturi, toliko časa, dokler ne izgleda več tekoča. Nato jo obrnemo in ponovimo postopek. Na koncu lahko dodamo tudi smetano in jagodo na njih, gre pa zelo dobro z nutelo. Knjiga, ki mi je bila všeč, je Game of Thrones. In sicer zato, ker v tej knjigi nisi nikoli vedel, kaj se bo zgodilo, ker so glavni liki umirali en čez drugega, tako da v bistvu je bila vsaka, vsako poglavje je bilo novo presenečenje. vsebina te knjige je znanstvena fantastika, odvija se v srednjem veku, , razdeljeni so, po državah oziroma regijah in vsako to regijo, vodi ena glavna družina in potem še nad vsemi temi je pa ena družina, ki pa vladuje za vse. knjiga vsebuje tudi zmaje, zombije, je zelo veliko vojskovanja in pa, predvsem gre o tem, da se med sabo zelo radi kregajo, na njih pa preži zelo velika nevarnost, to so ti zombiji, ki so iz severa, loči jih pa samo eno veliko obzidje, ki je v bistvu, naloga vseh teh družin, da ga branijo. Naravna katastrofa, ki mi je ostala v spominu, je ta ta zadnji potres na Hrvaškem, gledal sem posnetke in sem videl, da to kar omet iz, iz, bajt pada pa ljudje so čisto prestrašeni, niso vedeli, kaj se dogaja. Pa če je bil tam epicenter, pa je mene tukaj v Sloveniji streslo, tako da ... Mislim, ni me še nikoli v življenju tako streslo, kakor me je zadnjič, no. In sem bil kar šokiran. v mojem poklicu se mi zdi najbolj uporabno orodje, klešče za izdelovanje UTP-kablov. In sicer zato, ker na teh kleščah imamo vse, kar potrebujemo za izdelavo tega kabla, lahko odrežemo, zaščito, lahko poravnamo tele žičke in jih potem tudi stisnemo z RJpetinštirideset glavo. Letni čas, ki mi je najbolj všeč, je poletje, , ker je toplo ljudje imajo dopust, se skupaj odpravimo na morje, potem izvajamo tam razne aktivnosti, kot so kopanje, lovljenje rib, pikniki, izleti, v glavnem, ni da ni. všeč mi je tudi zato, ke jaz sem zelo velika nočna ptica, kar pomeni, da sem rad zvečer zunaj, in to je pozimi skoraj nemogoče, ke je minus, ne, poleti pa imamo lepo dvaindvajset ali pa malo več stopinj ponoči in je v bistvu pol šele glih najboljši del dneva, ne. všeč mi je tudi zato, ke šole ni, v glavnem, vsi smo fraj. Slabe plati tega letnega časa, poletja, so vročinski vali, če imamo občutljivo kožo, je posledično potem tudi mazanje kože s kremo, to je zelo, zelo tečno včasih, Potem gužve za na morje, ne, ke če gremo pozimi na morje, ni gužve, sem skoraj stoprocenten, , velikokrat je tudi toča zaradi tega, ke je toplo ozračje, iz tega se tudi naredi včasih kakšen tornado, ali na Hrvaški smo imeli nazadnje bijavico, to je pa to potem tudi to. Moj hobi, ki mi je najbolj všeč, je igranje računalniških igric, in sicer zato ker, osebno sem nekako nadpovprečen v igricah in da se tam dokažem, mi daje neko zadovoljstvo, tudi vsi moji kolegi radi igrajo igrice in recimo v tem današnjem času je to veliko vredno, ke se ne moremo družiti tako izven digitalnega sveta, tako da je v bistvu igranje igric kar velik, velik hobi, ki ga opravljam skoraj vsak dan. Slabe plati tega hobija so pa predvsem, zapravljanje časa za brezvezne zadeve, ne, od tega ne bomo imeli ne vem kva, se pravi nič ne boš imel od tega, če če se ne znajdeš prav, potem velikokrat ti tudi mati teži, Namesto da bi se spravil delati kakšne pametne stvari, rajši igram igrice, kar je zelo, zelo, zelo slabo. Domača žival, ki mi je najbolj všeč, so mački. Všeč so mi pa zato, ker ne potrebujejo ne vem koliko, dela, lahko ga spustiš ven iz hiše, če je tak maček, in gre na wc, pride nazaj, ga lahko počohaš, to je pa v bistvu vse, kar rabiš delati z njim. Priporočeno je dvakrat na dan po petnajst minut hitro malo igranja, ker mački so, aktivni v malih, majhnih intervalih. To pomeni petnajst do dvajset minut maks. In če opravljamo to, pomeni, da je naš maček, aktiven. Potrebno mu je, če imamo hišnega mucka, mu je potrebno, wc menjati, se pravi pesek, hraniti ga je treba trikrat na dan, dvakrat na dan, odvisno, kakšen maček je, naš je pač debel in ga futramo petkrat na dan. potem fajn je, da se ga, da se dvakrat na dan igramo z mačkom petnajst minut na rundo, ker so, v majhnih intervalih, aktivne živali, , Potem pa recimo našega mucka peljemo na sprehod vsake toliko pa ne rabimo nobenega povodca. Ljudje ogrevajo svojo hišo s plinom, zato je potrebno imeti posebno peč, potem verjetno tudi mora, vaša občina imeti to, opcijo, da vam sploh to priklopijo. Pol naslednja opcija je toplotna črpalka, spet je potrebno imeti peč za to narejeno, a ne, lahko ogrevamo tudi na drva, ki je potrebno spet imeti posebno peč za drva, . lahko ogrevamo z elektriko, v bistvu moramo kupiti samo radiatorje, ki jih priklopimo v elektriko, pa pri drveh sem pozabil povedati, da, so speljane cevi po, po, po hiši, v teh ceveh se pretaka segreta voda in v bistvu ta voda ogreva našo hišo. Skrivnost je kot pajčevina, ki varuje zibelko življenja. Je nasmeh, ki v ljubezni tihi tke besede sreče. Z vsakim novim jutrom spogleduje se in noči odšteva, da skrite želje v naša srca vliva. Zabava, smeh, igra, razveseljevanje bližnjih večajo življenjsko srečo. Življenje je lovljenje ravnotežja med odgovornostmi, delom, počitkom in igro. Vse ima svoje mesto v velikem zemljevidu življenja. Potrebno se je nagraditi z zabavo in časom. Ta te bo napolnil z gorivom za srečo. Ta čas potrebuješ, da se sreča lahko obnavlja. Zato vas prisrčno vabim, da se poveselite z menoj ob mojem tridesetem rojstnem dnevu, enajstega drugega v Škofljici. Veselim se srečanja z vami, [ime in priimek]. Kar lani ti je obetalo voščilo, prav vse do letos se je izpolnilo. Tako letos izrekam ti nov kup želja, da le padla bi na plodna tla. Ker zdravje dragocena je dobrina, naj tvoja bo najbolj vidna vrlina. Ves čas iz tebe zdravje naj žari, družina tvoja naj od zdravja poka in vedno naj le od ugodja stoka. Naj pokanje zajame še tvoj žep, napne ga naj bankovcev šelest. Življenje naj bo polno harmonije, ljubezen vsak dan novo naj cvet razvije. S toplino, z nežnostjo ta cvet zalij in vedno znova njegov čar odkrij.